Hvala za besedo, gospod, podpredsednik. Spoštovani zbor! Odbor za obrambo je ne treti redni seji trinajstega marca dva tisoč devetnajst obravnaval predlog zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. Kolegij predsednika državnega zbora je na triindvajseti redni seji osemnajstega januarja dva tisoč devetnajst sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Rok za vlaganje amandmajev se je iztekel v četrtek sedmega marca dva tisoč devetnajst v poslovniškem roku pa amandmaji niso bili vloženi. Predstavnik predlagatelja, magister Miloš Bizjak, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da se je Vlada Republike Slovenije ob podpisu stavkovnega sporazuma petega januarja dva tisoč osemnajst v treti točki zavezala, da bo Ministrstvo za obrambo v začetku januarja dva tisoč osemnajst vložilo postopek predlog dopolnitve Zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za stalnost, in sicer tako, da bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici. S predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo Vlade Republike Slovenije iz stavkovnega sporazuma. Predlog zakona po besedah magistra Bizjaka določa, da poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih mest opravljajo operativne naloge gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na taki dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost. Predlaganimi dopolnitvami zakona o gasilstvu bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, kot so policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. Sprejem zakona bo imel finančne posledice za lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni zavodi na področju poklicnega gasilstva v višini sto štiriinštirideset tisoč štiristo devetdeset evrov na letni ravni. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo Republike Slovenije in pravnim sistemom ter z zakonodajnotehničnega vidika. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju izpostavila in argumentirala, opozorila ustavne narave glede vseh treh členov predloga zakona. Pri prvem členu gre za vprašanje skladnosti s štirinajstim členom ustave, ki določa načelo enakosti. To načelo pomeni, da je treba enake položaje obravnavati enako, za različne položaje pa navesti stvarne in na naravi stvari utemeljene razloge za razlikovanje. V zvezi z drugim členom Zakonodajno-pravna služba opozarja, da gre za povratno veljavo zakona za kar petnajst mesecev, kar je veliko. Ustava ne prepoveduje povratne veljave, vendar pa je treba navesti pogoje, ki jih mora zakon izpolnjevati, med temi posebej izstopa javna korist. V zvezi s tretjim členom Zakonodajno-pravna služba opozarja, da mora predlagatelj navesti posebne razloge za skrajšanje uveljavitvenega roka. Ta pojasnila so bila dana, predlagatelj pa je navedel, zakaj se z uveljavitvijo zakona mudi. Sekretar sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, David Švarc, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Franci Petek, in podpredsednik Skupnosti občin Slovenije, Marjan Kardinar, so predlog zakona podprli. V razpravi je večina članov odbora predlog zakona podprla. K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za obrambo državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu, skrajšani postopek, sprejme v predloženem besedilu. Odbor za obrambo je s štirinajstimi glasovi za in nobenim glasom proti sprejel tudi naslednji sklep: Odbor za obrambo Državnega zbora predlaga Vladi Republike Slovenije, da prouči možnost refundiranja finančnih sredstev občinam, ki so ustanoviteljice poklicnih gasilskih enot za izvedbo zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu za leto dva tisoč osemnajst Hvala lepa.